Signor Presidente, onorevoli colleghi, molti dei problemi che abbiamo come Unione è la non conformità di applicazione delle leggi, questo comporta un vero e proprio vulnus democratico e un inadeguato controllo a livello di Unione europea. Occorre quindi una mappatura delle legislazioni nazionali e degli accordi internazionali che disciplinano lo scambio transfrontaliero di informazioni. Occorre anche che la Commissione automatizzi le procedure, per applicare gli strumenti esistenti, per arrivare a valutare la creazione di un formato universale per lo scambio di informazioni. Ma tutto questo va anche aggiunto a una serie di iniziative di addestramento delle forze di polizia per rafforzare lo scambio di informazioni e di cooperazione. Infine, la decisione di Prüm è uno strumento divenuto ordinario nelle indagini di polizia e nella loro cooperazione, adesso c'è bisogno di una sua reale attuazione negli Stati membri e dobbiamo fare in fretta. Insomma, ancora una volta, c'è necessità di una maggiore integrazione della nostra Unione per dare delle risposte migliori alle nostre società.